hæstvirtur forseti ég mæli fyrir nefndaráliti á þingskjali þúsund fjörutíu og sex um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer hundrað tuttugu og fimm nítján hundruð níutíu og níu um málefni aldraðra með frumvarpi þessu er lagt til að sérstakar vistunarmatsnefndir leggi faglegt einstaklingsbundið mat á þörf aldraðra einstaklinga fyrir vistun í dvalar eða hjúkrunarrými eða önnur úrræði í stað þjónustuhópa markmið frumvarpsins er að stuðla að auknu samræmi við gerð vistunarmats aldraðra og tryggja eins og kostur er faglegar og samanburðarhæfar niðurstöður vistunarmats um allt land það er skemmst frá því að segja hæstvirtur forseti að nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt undir nefndarálitið skrifa auk mín háttvirtir þingmenn ásta möller ásta ragnheiður jóhannesdóttir ellert b schram pétur h blöndal kristján hrafn möller ingi hrafn óskarsson sæunn stefánsdóttir og þuríður backman með fyrirvara